Also, Herr Präsident, ich bitte Sie, dass Sie einfach aus Gründen der Zeitökonomie jetzt keine blauen Karten mehr zulassen.

Bitte nehmen Sie keine blauen Karten mehr an.